Monsieur le Président, chers collègues, la notion de ne doit pas être une simple question de marquage. Elle doit devenir rapidement un concept fort de respect des règles les plus avancées en matière de savoir faire, de droits des salariés, de développement durable et de protection de l'environnement, et l'expression d'une attitude économique responsable. Si la mondialisation amène chacun à être en capacité de produire, la recherche effrénée du seul profit se traduit en permanence par des atteintes répétées aux droits des salariés et des peuples, ainsi qu'au saccage de leur environnement. La copie, hier l'apanage des marques de luxe, concerne aujourd'hui des secteurs aussi divers que la pharmacie, l'automobile et l'aéronautique, avec toujours en toile de fond la notion de profit, alors que la sécurité des consommateurs est gravement mise en cause. Dans le même temps, des dizaines de milliers d'emplois disparaissent. Avec la mise en place d'une notion made in Europe nous pourrions permettre aux consommateurs d'effectuer un choix éclairé, d'agir pour la conquête de droits nouveaux. Oui au respect des droits des salariés et des règles environnementales, de nos savoir faire et d'une gestion responsable.